Señora presidenta señora comisaria, creo que es evidente que el Reglamento funcionó bien y fue una buena medida para ayudar a un país en dificultades.

Sin embargo, la política de cohesión jugó su papel las medidas adoptadas fueron buenas los datos que nos ha dado de la capacidad de absorción de los proyectos financiados son absolutamente buenos —los que nos ha presentado—. Y también tengo que decir, respecto de las dudas que algunos colegas plantean sobre si Grecia usó o no usó bien estos fondos, que hay que dar datos para hacer estas acusaciones. Y los que tenemos, que nos ha dado la Comisión Europea, son buenos y son a los que tenemos que atenernos.